Señora Presidenta, hoy los grandes debates que están abiertos en la Unión Europea, y muchos de ellos con grandes movilizaciones, con huelgas generales, giran en torno a si se puede tener una moneda única con tesoro público, si se puede tener un banco central que no sea reserva federal o si las políticas de la Unión Europea se deben basar en la austeridad o en el crecimiento. Estos son los temas objeto de debate. A la ciudadanía le encantaría poder tener un instrumento de decisión y de coparticipación, mediante referendos, mediante iniciativas legislativas. Y el problema que tenemos es que este instrumento lo impide, porque bloquea, bloquea lo fundamental y lo sustancial.

No se puede hacer. En el siglo XXI lo que se debate es si los ciudadanos se aproximan a la toma de decisiones o no. Todo lo demás es un cuento, ¡un cuento! ¿Se acercan en el siglo XXI los ciudadanos a la toma de decisiones? ¿Se toman decisiones? ¿Se pueden revocar decisiones? ¿Se pueden hacer referendos vinculantes?